y, en tercer lugar, unidad o convergencia de los planteamientos, de los enfoques. Entre la realpolitik que mira para otro lado cuando hay vulneración de derechos humanos, obedeciendo a otros intereses, o el testimonialismo, hay una vía de voluntarismo político, de inteligencia política, que es la que hay que seguir. La segunda cosa es que, naturalmente, si estamos a favor de la eficacia que se gana con la unidad, cuanto más amplia sea la mayoría en el voto de este informe, mañana, tanto más eficaz será su implementación futura. Quiero decir, en este sentido, que a la hora de votar las enmiendas debería tenerse en cuenta, fundamentalmente, la búsqueda de la más amplia mayoría en esta Cámara no por un prurito personal, porque los informes no tienen copyright sino por un prurito de eficacia política al día siguiente.